Mevrouw Mogherini, als democraten veroordelen we natuurlijk allemaal de mislukte staatsgreep. Maar laten we een kat een kat noemen.

Zijn zuiveringen en zijn vervolgingen zijn zonder maat, buitensporig en niet te verantwoorden. Dat Europa na de mislukte poging tot staatsgreep de redding van de democratie toejuichte, is dan ook bijzonder cynisch. Ik ben niet vergeten dat Erdogan onlangs nog de lof zong van de aanpak van nazi Duitsland. Je hoeft geen groot historicus te zijn om de gelijkenissen tussen de gebeurtenissen van de jaren dertig en die nu in Turkije te zien. De vrije media had Erdogan eerder al grotendeels buitenspel gezet en nu reikt zijn harde hand zelfs tot in mijn eigen land.

Ik herhaal wat ik hier al eerder zei door te zwaaien met een EU lidkaart voor Turkije hebben we onze democratische fundamenten van de Unie op de tocht gezet. Wie de trekken van een autocratie vertoont, verdient geen perspectief op toetreding. Wij vergeten onze principes en we balanceren op een slap koord, omdat we Turkije nodig hebben. Het zal ons uiteindelijk zuur opbreken.